Doamnă președintă, doamnă comisar, din păcate, constat că iarăși nu este o dezbatere, ci este un festival de lozinci electorale ale celor care au inițiat această așa zisă dezbatere, pentru că nu există niciun element concret și dumneavoastră ați spus la începutul discuției că nu vreți să discutăm despre lucruri concrete. De fapt, nimeni nu vrea să discute despre lucruri concrete, ci doar despre îngrijorări și despre riscuri. Păi, doamnă comisar, ar trebui să ne îngrijorăm, dacă vreți, și să discutăm despre riscuri atunci când înalți oficiali europeni de aici, de la această tribună, au spus magistraților din România ce și cum să facă, ceea ce este inacceptabil.